Doresc să subliniez importanța unei strategii macroregionale pentru Alpi în domeniul agriculturii și mai ales în ceea ce privește creșterea animalelor, unica activitate umană posibilă în unele zone de munte. O strategie pentru zonele muntoase trebuie să aibă printre priorități agricultura, ca factor esențial pentru menținerea unui mediu rural viu și pentru păstrarea locurilor de muncă și a demnității umane în aceste zone. De asemenea, trebuie să includă crearea condițiilor de viață necesare pentru oamenii care trăiesc în aceste zone. În al doilea rând, doresc să subliniez, ca și mulți colegi de ai mei, faptul că Munții Carpați, care se întind pe teritoriile mai multor state din Europa Centrală și de Est, ar trebui, de asemenea, cuprinși într o viitoare strategie asemănătoare. Lanțul Carpaților împarte cu Munții Alpi întreaga listă de provocări naturale, economice și sociale. Alpii și Carpații împart de asemenea vecinătatea imediată a Dunării, fluviu care face obiectul unei strategii regionale europene. De aceea consider că Munții Carpați, situați pe teritoriul a opt state, dintre care șase sunt membre ale Uniunii Europene, trebuie să facă obiectul unei viitoare strategii, aflată în strânsă legătură cu Strategia pentru Alpi.